Pas de débat, pas d'interlocuteurs des groupes, non.

Dix ans que notre Parlement européen ne s'était pas saisi de cette question. Il était temps donc, car dix ans c'est un siècle, ou presque, en matière de nouvelles technologies boom des appareils sans fil, téléphones mobiles, wifi, bluetooth, antennes relais, lignes à haute tension. Nous vivons dans un véritable bain d'ondes, avec des avantages indéniables, que je ne remets en cause à aucun moment de ce rapport, mais avec aussi, il faut le dire, de sérieuses interrogations quant à l'impact sur notre santé. Alors, soyons clairs, c'est dans un contexte assez sensible que j'ai dû élaborer ce rapport, avec une polémique qui ne cesse d'enfler sur les risques de ces ondes à basses fréquences sur la santé et l'incapacité de la communauté scientifique, aussi, à se mettre d'accord. Quelques exemples des propositions ambitieuses qui seront, je le souhaite, soutenues dès demain la protection des zones à risques et des populations vulnérables, à savoir les écoles, les crèches, les maisons de retraite, les maisons de repos, les établissements de santé, bien entendu. La moralisation aussi c'est essentiel de ce dossier par la mise en place de procédures susceptibles d'assurer l'indépendance de la recherche et de l'expertise scientifiques. L'appel également à un changement de comportement vis à vis du téléphone portable oreillette, limitation chez les jeunes et chez les enfants, éducation de ceux ci à des pratiques plus sûres pour eux, encadrement aussi de certaines campagnes de marketing, partage encore des antennes relais et des pylônes par les opérateurs et les compagnies d'électricité. Un regret toutefois, et il est d'importance, puisqu'il concerne le premier paragraphe initial de mon rapport, appelant à une révision des seuils limites d'émissions. Je n'ai malheureusement pas été suivie par mes collègues de la commission de l'environnement, et ceci, alors que le même texte, mot pour mot, a été voté je tiens à le rappeler tout de même à la quasi unanimité de notre plénière du 2 septembre dernier, dans le cadre d'un autre rapport sur le plan d'action européen en matière d'environnement et de santé pour la période

En conclusion, cette méthode du statu quo, qui est prônée par l'OMS et par la Commission aussi, avec cette clause de rendez vous en 2015 une nouvelle décennie quasiment pour voir si une exposition continue à ce cocktail d'ondes à basses fréquences ne serait pas responsable de tumeurs cancéreuses.

Elle me paraît légère et j'espère de tout cœur que l'avenir ne nous dira pas qu'elle fut coupable face aux potentiels enjeux sanitaires. Le principe de précaution qui sous tend notre propos n'est pas un principe d'inaction, mais un principe d'action et d'expertise pour réduire l'incertitude. C'est cette définition dynamique et progressiste que nous défendons aujourd'hui dans ce domaine sensible des ondes électromagnétiques. C'est pourquoi la résolution alternative déposée par le groupe des Verts a toute ma sympathie, je tiens à le préciser. Elle revient, d'ailleurs, à ma proposition originale de réduire les seuils d'émissions, comme le font déjà neuf États membres et toute une série de régions, dont deux qui me sont toutes proches la Wallonie et la région bruxelloise à savoir trois voltmètres en lieu et place des quarante et un voltmètres autorisés aujourd'hui par la recommandation de

C'est celui ci, bien entendu, que j'appellerai à voter demain.

Le dossier des ondes électromagnétiques et de leur impact reste ouvert et je suis persuadée que le prochain Parlement européen se saisira à nouveau de cette question.